Señor Presidente, como ponente del Libro Verde que abordaba las acciones privadas por daños ocasionados por infracciones del Derecho de la competencia, conseguí la aprobación, hace siete años, de una Resolución del Parlamento, y habiendo representado como ponente a mi Grupo en todas las resoluciones sobre la materia desde entonces, quiero expresar mi satisfacción porque finalmente contemos con una iniciativa legislativa y se haya alcanzado un acuerdo en diálogo a tres bandas.

La Directiva reforzará la protección de los derechos de los ciudadanos europeos e incrementará la seguridad en el ámbito del mercado interior. Es un hito en la política de la competencia de la Unión —parte integral del ADN de la Unión Europea desde el Tratado de Roma— y la hace más efectiva, más justa y más democrática. Más efectiva, porque, junto al pilar de las acciones públicas que desarrollan las autoridades competentes, sitúa un pilar de acciones privadas en el ámbito judicial que tendrá un carácter disuasorio —incentivando el cumplimiento de las normas— y garantista —asegurando el restablecimiento de los desequilibrios en caso de incumplimiento—. Más justa, porque, mientras hasta ahora la política de la competencia de la Unión se ha centrado en perseguir a los infractores poniendo fin a las conductas ilícitas e imponiendo sanciones, a partir de ahora se orientará también a proteger a las víctimas asegurando que obtengan compensaciones por los daños y perjuicios sufridos. Y más democrática, por ser la primera vez que el Parlamento interviene como legislador en una iniciativa cuyo fin es la efectividad de la política de la competencia de esta forma se cumple el compromiso asumido por el Comisario Joaquín Almunia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios durante la comparecencia previa a su nombramiento. El principio democrático exige la intervención parlamentaria en aquellas cuestiones que están íntimamente relacionadas con el derecho a la tutela judicial, especial para hacer efectivos todos los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. La Directiva promueve la competencia y no la litigiosidad. Busca fórmulas que eviten excesos e incertidumbres y favorece en todo momento la solución extrajudicial de controversias. Parte del principio reconocido de la posibilidad de reclamar y obtener compensación, pero, al mismo tiempo, establece que el derecho de resarcimiento no supone la sobrecompensación ni el reconocimiento de indemnizaciones punitivas. El compromiso alcanzado asegura el acceso a pruebas y evita el exceso, asegurando que esta facultad no se utiliza inquisitivamente de forma injustificada, arbitraria o indiscriminada. Las acciones públicas y privadas se articulan contemplando las condiciones de acceso a los archivos de las autoridades de la competencia, asegurando el valor de las decisiones de las autoridades de la competencia y disponiendo que el pago de compensaciones resultante de un acuerdo amistoso pueda ser un factor mitigador en el establecimiento de las multas. No se minarán los programas de clemencia, porque bajo control judicial se asegura la protección de las declaraciones de clemencia y, aun disponiendo la responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros de un cártel, hay reglas especiales para los solicitantes de clemencia y, en determinadas condiciones, para las pequeñas y medianas empresas. Se establecen reglas equilibradas para abordar el passing on y se confiere a la Comisión el mandato de preparar directrices sobre cómo estimar la parte de carga que se ha pasado a comprador indirecto. Por último, me gustaría decir que, aunque no se incluyen principios sobre acciones colectivas —como hubiéramos deseado— que aseguren una acción pública en daños menores y difusos, es una iniciativa positiva. Esta es mi última intervención después de diez años en el Parlamento Europeo. Quisiera agradecer a quienes me han dado la oportunidad de trabajar por la construcción europea durante este tiempo y a quienes han colaborado conmigo en estos trabajos. Ha sido una gran satisfacción poder trabajar para construir en Europa un espacio de confianza basado en el progreso y la solidaridad.